Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Aber Umwelt, Klima, Gesundheit, Lebensmittelsicherheit und Futtermittelsicherheit sind in der ganzen Union bei Bürgerinnen und Bürgern sehr präsent, mindestens vermittelt über das Programm LIFE, das Gesundheitsaktions und das Katastrophenschutzprogramm. Wir freuen uns, dass die Kommission in der Lage war, alle relevanten Haushaltslinien zu

Unsere Empfehlung lautet folglich Entlastung. Die empfiehlt auch der Rechnungshof. Apropos Rechnungshof Wir erwarten, dass der Hof demnächst die einzelnen Politikbereiche in seinem Bericht anders darstellt. Die Umwelt wird zusammen mit der Fischerei und der Entwicklung des ländlichen Raums in einen Topf geworfen und mit dem Etikett 7,7 Fehlerquote versehen. Nichts davon hat der Umweltbereich zu verantworten. So geht es also nicht! Entlastung fordern wir auch für alle fünf Agenturen, die in die Zuständigkeit unseres Ausschusses fallen. Ich wiederhole für alle fünf, auch für die Umweltagentur. Es gibt keinen Grund, die Entlastung für die EEA zu verschieben. Mutmaßungen, Gerüchte, Hörensagen können für uns keine Basis sein.